Señora Presidenta, yo quería decir que tenemos muchos acuerdos muy importantes con muchos países de América Latina con Chile, con México, con Centroamérica, Colombia, Perú. Esos acuerdos son buenos, por cierto, favorecen a los pueblos, favorecen a la gente más humilde de esos pueblos. Y si uno mira América Latina y mira el mapa, descubre que hay un agujero enorme, enorme, en lo que es Mercosur, y el primer acuerdo que podría tener ese gran espacio político, económico y social con el mundo es con la Unión Europea, porque no tiene ningún acuerdo Mercosur, con nadie. No lo tiene con nadie, ni con los Estados Unidos ni con China. Si no lo hace Europa, lo van a hacer otros, y yo creo que es importante decir que Europa tiene que estar ahí, en la primera línea de ese acuerdo posible porque ha llegado el momento, porque justamente este es el momento. Y ese acuerdo será bueno, será bueno para los pueblos, tendrá problemas pero ya negociarán. ¿Quién puede negarse a que empiece una negociación que lleva casi veinte años parada? Vamos a empezar, vamos a defender los temas bien, pero vamos a empezar, que ya es hora.